Porque se trata de reforzar, sí, la seguridad. Y de hacerlo preservando el activo más precioso de la construcción europea, el más valorado por la ciudadanía europea, que es, sin duda ninguna, la libre circulación de personas. El Fondo multiplica nada menos que por cinco los importes actualmente disponibles en el próximo marco financiero plurianual